Pane předsedající, svévolné zatýkání, mučení, trestní stíhání, vykonstruované procesy, to je dnešní Írán. Írán drží světové prvenství v počtu poprav na počet obyvatel, to je šokující.

Popravováni jsou i mladiství a ženy, často veřejně i známým drastickým způsobem oběšením na stavebních jeřábech.

Chci se však poklonit i všem, kteří jsou nespravedlivě odsouzeni a jejichž jména nikdo nezná.